A vállalatok társadalmi felelősségvállalása nem a gazdasági prosperitás időszakának luxusa. Krízis idején, a krízis hatásainak csökkentésében talán még fontosabb. A társadalom és a vállalatok kölcsönös érdeke is. A továbblépéshez mindenekelőtt arra van szükség, hogy a cégek társadalmi hozzájárulása átlátható legyen.

Fontos az is, hogy a cégek ne csak olyan programokat támogassanak, amelyekkel a számukra fontos közönséget érik el, hanem ennél hosszabb távú társadalmi célokat tűzzenek ki.

Külön szeretném hangsúlyozni a vállalati hozzájárulás szerepét a társadalmi befogadás, az ifjúsági garancia területén, gyakornoki helyek, munkahelyek létrehozásának szükségességét a fiatalok, köztük a halmozottan hátrányos fiatalok számára is, romák, fogyatékossággal élők számára. Vannak képzési kezdeményezések, de általánossá kell tenni a társadalmi felelősségvállalás, a felelős menedzsment ismeretek oktatását is.